Desde 2013, los socialdemócratas hemos advertido que Moria era un infierno.

La construcción de otro Moria no puede ser la solución.

¿Hasta dónde están algunos dispuestos a llegar para convertir al Mediterráneo en un cementerio? ¿No somos conscientes de que en el Mediterráneo no solo se hunden las vidas, sino que también estamos hundiendo la dignidad del propio proyecto europeo? Hay quienes olvidan que el Mediterráneo es la cuna del Derecho.

Desprecian sin pudor la memoria de Europa, ese gesto de solidaridad humana tan noble como es el asilo, brindado por otros países a millones de refugiados europeos que huyeron de las guerras que arrasaron en muchas ocasiones Europa, y ponen en peligro la credibilidad de nuestro proyecto europeo. Desde hace años, el Consejo ha bloqueado una respuesta común que reemplace las soluciones de emergencia. Y ahora esperamos que la propuesta de la Comisión Europea —que presentará la próxima semana— plantee un mecanismo de reparto obligatorio basado en la responsabilidad y en la solidaridad, así como en los visados humanitarios. No puede hacer buena política quien no tiene buen corazón. Y negarse a rescatar a las personas y negarse a recuperar su dignidad demuestra no estar habilitado para llevar a cabo esta gran responsabilidad que tenemos como europeos.